Il n'est pas acceptable de mettre toutes les forces en présence sur le même plan. Le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk est victime de l'occupation de groupes armés islamistes, que ce soient le groupe État islamique, le front Al Nosra ou d'autres groupes rebelles, dont la plupart des membres ne sont ni Syriens, ni Palestiniens, mais bien des djihadistes venant du monde entier.

Ce texte est donc révélateur de la méconnaissance que nous avons de la situation sur le terrain. C'est pourquoi, plutôt que de voter des résolutions inutiles et partiales, il serait peut être plus souhaitable qu'une délégation de députés européens se rende sur place pour s'entretenir avec les différents acteurs locaux.